Az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkentése terén vállalt elkötelezettségeknek jelenleg nem képezi részét a földhasználat, a földhasználat változás és erdőgazdálkodás, az úgynevezett LULUCF szektor. A Bizottság felmérése alapján ennek a szektornak a részterületein az önkéntes vállalásokat is megengedő szabályok miatt a tagállami kötelezettségvállalások nem egységesek. Éppen ezért örömmel fogadom azt, hogy az új szabályozásban más típusú elemek kerültek rögzítésre, mint pl. az elszámolás módszertanának rögzítése, vagy a Bizottság felhatalmazása az elszámolások módszerének és a kapcsolódó definícióknak az aktualizálására. Fel kell hívni a figyelmet azonban arra, hogy az erdőfelújítást pótló erdőtelepítés elszámolási szabályainak törlése néhány tagország számra, így Magyarország számára is kedvezőtlen lehet. Egy reményt nyújt az, hogy a rendelet szellemében a szektorra kidolgozott nemzetközi útmutató szerint elszámolási szabályokat még alkalmazni lehet.